Wytyczne powinny być jasne i proste, a zmniejszenie ich liczby jest krokiem w dobrym kierunku. Wzrost poziomu aktywności zawodowej jest wyzwaniem kluczowym. Nie wystarczy tylko ograniczyć bezrobocie strukturalne. Ważne jest przewidywanie i zapobieganie, kształcenie i rozwijanie przedsiębiorczości i elastyczności. Nie wystarczy samo zwiększenie liczby osób podejmujących kształcenie wyższe. Wyższe uczelnie muszą kształcić na odpowiednim poziomie i w dziedzinach, w których jest zapotrzebowanie na pracowników. Najlepszym sposobem na wyjście z ubóstwa jest zatrudnienie. Często jednak potrzebne są indywidualne programy wsparcia. Niezbędne jest również mierzenie skuteczności działań w tym obszarze. Warunkiem powodzenia strategii Europa 2020 jest jej ścisłe powiązanie z polityką spójności.